Samaras, c'est qu'il avait quatre conseillers politiques qui étaient à la retraite

Je suis député européen et je n'ai rien à voir avec ces gouvernements. En tant que député européen, je parle de l'intérêt commun et général de l'Europe, et ce non pas en tant que représentant d'un gouvernement.

Je vous remercie d'avoir posé cette question.